To naród starożytny i tym bardziej powinniśmy wymagać od niego respektu dla kobiet. Czy to nie paradoks mówię to jako historyk że przed czterdziestoma, pięćdziesięcioma laty, za czasów szacha Rezy Pahlawiego, kobiety w Iranie miały więcej praw niż obecnie.

Oczywiście mówiąc o prawach kobiet w Iranie, powinniśmy szczególnie wsłuchiwać się w głos kobiet, które w Iranie były, z Iranu wyjechały i świadczą pewną prawdę o tym, co się tam dzieje.